Ne îngrijorează, într adevăr, politica autorităților de la Manama față de propriii cetățeni, la 2 ani de la demonstrațiile reprimate brutal. Există încă, din păcate, restrângeri ale unor libertăți esențiale, și, de aceea, mă alătur și eu celor care au solicitat încetarea totală a persecuțiilor și eliberarea dizidenților și a minorilor deținuți ilegal, asigurarea dreptului la liberă circulație și la liberă exprimare, precum și un acces liber pentru inspecția raportorului special pentru tortură și tratamente inumane. În același timp, însă, este cazul să remarcăm și să încurajăm reformele demarate în sistemul judiciar și în poliție. Unii dintre cei concediați pe nedrept au fost reangajați, iar, acum câteva zile, Bahrainul a fost ales gazdă permanentă a sediului Curții Arabe a Drepturilor Omului.